Hvala za besedo. Prvič, mi v glavnem nismo strokovnjaki za fasade, pa tudi za zgodovino Avstro-Ogrske ne, zato je kolega Rahen strokovnjak. meni se zdaj očita populizem, ampak tule smo zdaj vse živo slišali, do italijanskih potresov in tako naprej. Najprej se dotaknimo fasad. Ja, ljudje pač bajto, ne, zgradijo do konec na tak način, ker jim zmanjka penez. Prej je nekdo omenjal banke, ne, kolega Črnač, ne. Če bi slovenska politika resno mislila, bi imel kako banko v državni lasti in kreditno linijo za financiranje, pa ne na način, kot ste mojo generacijo s švicarskimi franki zasuli, in bi si ti ljudje lahko zgradili fasade. Prva zgodba. Druga zgodba, korenček palico. Očitno imate vsi radi inšpekcije, mogoče bi bili radi inšpektorji. Nikoli ne bo nobenih inšpekcij dovolj, če mi ne bomo imeli neke osnovne kulture. Tudi glede gradnje, ne. In te kulture glih nimamo, ne. Pa tudi, seveda smo neka družba. Jaz včasih v šali rečem, da najkrajša definicija Slovenije je nepretirana velika disfunkcionalna familija, ne. Pol vedno nekdo nekomu nekaj zrihta, eni tretjini se zrihta, na eno tretjino ne bomo gledal, ena tretjina pa potegne kratko, ne. Zdaj Kolega Breznik bo za mano govoril, bogate izkušnje ima, pa se ne hecam, iz iz nemškega predela. Tam se zelo jasno ve, da če boš ti z gabaritom nekam štrlel ven, pa da če boš streho naredil drugače, kot bi morala biti te bo, po domače povedalo, štrafalo. Če se pogovarjamo o stroških in o administracijah, to je tudi SMC rad tulil, bomo debirokratizirali, gor, dol, ne. To, kar je kolega Lisec govoril, to drži in to jaz podpišem. To je žal res. In mi se moramo vprašati, katero administracijo potrebujemo, da bo varno, in se tudi moramo vprašati, kje so mogoče stroški previsoki. Saj ko smo ta trojček spreminjali, pa sem skupaj tulil s SDS-om takrat, da je to napol defektno rojen otrok, kar sicer žal je, je bil SMC zelo tak, pa je bilo ogromno lobiranja, zlasti arhitektov in tako naprej. Mi seveda nujno potrebujemo tudi neke vrste svetovalnih pisarn, kot jih imamo za energetsko prenovo pri gradnji. A veste, vse vse te zadeve, vse to so politike, ki jih niste naredili. In pol sklicevati se na Avstro-Ogrsko, lahko bi gledali, še preden se je razdelil imperij na Avstro-Ogrsko. Mislim, v desnici se radi pohvalite, evo, tule je gospod Janša, takrat se je spredsedoval EU, pa se jaz ne spomnim, da bi takrat tulila Slovenija, preveč je zakomplicirana zakonodaja, kar je pogosto res, dajmo se nazaj zgledovati po po Avstro-Ogrski, ne. Ena zadeva, na katero se pri nas pozablja, pa sem večkrat opozarjal, mi imamo izredno razpršeno poselitev. Če k temu dodaš še razpršeno gradnjo, če temu dodaš, da nimamo reformo lokalne samouprave, je to hitro predrago. Tudi na vasi bo potreba graditi bolj skupaj, ne. Včasih so to, recimo, v istrskem predelu ali na Obali bolj razumeli, ker niso imeli, ker so morali pridelovalno zemljo ščititi, ne. A veste, mi si bi morali tudi o teh, zadevah začeti pogovarjati, ne. Pa ste omenjal Avstrijo gor, dol, mi se bi tudi morali o tem začeti pogovarjati. Jaz vedno rečem, jaz bi bil najbolj srečen človek v vesolju, če nikoli ne bi rabil biti lastnik nepremičnine, pa prevoznega sredstva dražjega kot kakega bicikla za dvesto, tristo evrov. Boste rekli, Slovenci pa nismo taki, pa niso. Ja, nismo, ker vi to politično niste omogočili. Tudi na vasi bi si lahko gradili nas način, stanovanjskih zadrug, ne. Veliko je odvisno, seveda, tudi od od od birokratov. Jaz verjamem, da je kolega Črnač bil dober birokrat na občini, a ne. Jaz nimam problema tudi pohvaliti dobrih SDS-ovskih županov. Navsezadnje imam eno luknjico Ivančni Gorici, se v glavnem mimo Žal ne peljem med tednom kar pogosto tam, dejansko spat, ne. In tam je, in tam je vsa ta kvadratura kroga, ne. Ključni problem vas v SDS-u pa je tudi, ko imate dober predlog, da pol tako tulite, da smo mi vsi totalni idioti in pol, tudi če bi mi nekaj podprli, si mislimo: "Idite vi nekam, ne." Dajte se malo tudi glede tega prej izprašati. Saj to vam je kolega Vojko že razlagal na neki, zadnji seji, ne. Jaz nisem zdaj v tem odboru, ne vem, zakaj na odboru niste sprejeli tega, da ne velja za neke gradnje, ki grejo na trg, in bi z lahkoto to zdaj požegnal in ne bi imel nobene težave s tem od izvršilne oblasti, pa če pride na sejo, pa bolj jasno pričakujem, da mi odgovori a je potrebno to menjati ali trenutno še ni potrebno menjati, da tega problema ni. Tega odgovora pa tudi nisem dovolj razločno slišal. Hvala.